Es müssen alle Fakten auf den Tisch, weil wir ein Recht haben, zu erfahren, wieweit die USA, ihre Geheimdienste, auch private Firmen involviert sind. Die Arbeiten der transatlantischen Expertengruppe müssen rasch zum Abschluss gebracht werden, und, Frau Reding, es müssen auch Mitglieder des Europäischen Parlaments dabei sein. Es liegt auf der Hand, dass unter diesen Umständen keine Fortführung der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen möglich ist. Und Europa muss gerade jetzt am Ziel einer umfassenden Datenschutzregelung festhalten und allen Lobbyierungsversuchen aus den USA, die in den letzten Monaten in noch nie gekannter Intensität erfolgt sind, standhalten!